stendur að ég er fyrsti flutningsmaður að fyrra málinu sem lýtur að því að reiða ýmis gögn fram í dagsljósið um innrásin í írak árið tvö þúsund og þrjú og fyrsti flutningsmaður hins málsins er háttvirtur þingmaður steinunn valdís óskarsdóttir sem snýr að því að sett verði á laggirnar rannsóknarnefnd sem vinni skipulega úr þeim gögnum sem fram kunni að vera reidd við höfum oft tekið til umfjöllunar á alþingi aðdraganda þess að ísland gerðist hluti af eindregnasta stuðningsliði við innrásarþjóðirnar í írak en margt er á huldu um hvernig þáverandi ríkisstjórn stóð að málum því var haldið mjög á loft á þessum tíma að

við hann í septembermánuði árið tvö þúsund og fjögur en þar sagði hann í viðtali við breska útvarpið bbc að innrásin í írak hafi verið ólögmæt að alþjóðalögum þar sem einhliða ákvörðun ríkisstjórna bandaríkjanna og bretlands hafi ekki staðist stofnskrá sameinuðu þjóðanna það kom illa við margan manninn á íslandi þegar það var upplýst vestur í washington að við hefðum meira sett á lista svokallaðra viljugra þjóða í bandalag sem bandaríkjamenn kölluðu coalition of the willing bandalag hina viljugu þetta kom fram í hvíta húsinu á fréttamannafundi sama dag og ráðist var inn í írak hinn tuttugu mars árið tvö þúsund og þrjú áður hafði þetta reyndar komið fram á fréttamannafundi í bandaríska utanríkisráðuneytinu tveimur dögum áður eða átjánda mars þar taldi talsmaður ráðuneytisins richard boucher upp þau ríki sem í hlut áttu og sagði að þau hefðu verið spurð hvert um sig og að fengist hafi afgerandi svör í greinargerð sem fylgir þingsályktunartillögunni þar sem ég er fyrsti flutningsmaður ásamt háttvirtum þingmönnum lilju mósesdóttur árna þór sigurðssyni og þuríði backman er að finna íslenska þýðingu á yfirlýsingum þessa manns richard boucher en ég ætla að lesa hana upp svo að það fari ekkert á milli mála hvað hér er um að ræða með leyfi forseta spurning getur þú á hvaða hátt sem þú getur lýst hvernig háttað er þátttöku þeirra þrjátíu ríkja sem birt eru á lista sem hluti bandalagsins fyrsta spurningin að með leyfi forseta á eftirfarandi hátt það eru þrjátíu ríki sem hafa samþykkt að verða hluti bandalagsins um skjóta afvopnun íraks ég þyrfti segja að þetta eru ríki sem við höfum farið til og sagt viljið þið skráningu á listann og þau hafa sagt já ég skal lesa þau upp fyrir ykkur í stafrófsröð svo að við fáum hinn endanlega lista skrásettan þau eru afganistan albanía ítalía japan kórea lettland litháen makedónía holland níkaragúa filippseyjar pólland rúmenía slóvakía spánn tyrkland bretland og úsbekistan hvert ríki heldur boucher áfram með leyfi forseta leggur sitt af mörkum á þann hátt sem það telur helst viðeigandi sum af þessum ríkjum ég geri ráð fyrir að öll þessi ríki hafi talað opinberlega um hvað þau eru að gera út frá þessu var gengið þennan dag átjánda mars árið tvö þúsund og þrjú í bandaríska utanríkisráðuneytinu en eins og ég vék að áðan kom þetta einnig fram á fréttamannafundi í hvíta húsinu forsetaskrifstofunum bandarísku tveimur dögum síðar tuttugasta mars árið tvö þúsund og þrjú sama dag og ráðist var inn

alþingi ályktar að fela forsætisráðherra og utanríkisráðherra að sjá til þess að birt verði öll skjöl og allar aðrar upplýsingar sem fyrir liggja frá ársbyrjun tvö þúsund og tvö til desember tvö þúsund og þrjú sem varpa ljósi á ákvörðun þáverandi ríkisstjórnar um stuðning íslands við innrás bandaríkjamanna og breta og annarra þjóða í írak árið tvö þúsund og þrjú svohljóðandi er þessi tillaga og síðan fylgir henni greinargerð þar sem meðal annars kemur fram frásögnin af fréttamannafundinum í utanríkisráðuneytinu sem ég vék að hér opinberlega hefur því verið haldið fram að á ríkisstjórnarfundi þennan sama dag það er átjándi mars hafi ákvörðun verið tekin um stuðning íslands við innrásina það er augljóslega málum blandið og um það deilt að hvaða marki ríkisstjórnin yfirleitt kom að málinu eða einstakir ráðherrar eða embættismenn sama gegnir um aðkomu utanríkismálanefndar og alþingis sem lögum samkvæmt hefði átt að upplýsa áður en svo afdrifarík ákvörðun var tekin um þessa þætti er margt á huldu þar sem engar opinberar almennar umræður fóru fram í aðdraganda ákvörðunar um stuðning íslenskra stjórnvalda við innrásina í írak í bretlandi og víðar fer nú fram rannsókn á hlut stjórnvalda og embættismanna og hefur komið fram við vitnaleiðslur að margt var öðruvísi en fram kom á yfirborðinu meiri efasemdir um réttmæti innrásarinnar hafi verið í stjórnkerfinu en upplýst hefur verið um til þessa og blekkingum hafi verið beitt það hefur komi fram af hálfu talsmanna breska hersins að innan breska hersins hafi verið miklu meiri efasemdir og andstaða við innrásina en látið hafi verið í veðri vaka eðlilegt er að upplýst verði um aðkomu íslenskra stjórnvalda stjórnmálamanna og embættismanna svo að deilur þurfi ekki að fylgja okkur inn í framtíðina hvað staðreyndir máls áhrærir og er því með þessari þingsályktunartillögu óskað eftir aðgengi almennings að öllum skjölum og öðrum upplýsingum sem liggja fyrir og varða ákvörðun um stuðning íslenskra stjórnvalda við

innrásinni og því sem gerðist í kjölfarið villimannlegri meðferð á föngum í fangelsum í írak abu graib myndirnar eru hvað svívirðilegastar um ofbeldi sem

þinginu á árinu tvö þúsund og fjögur ári eftir innrásina um að fram færi rannsókn á þessu máli og voru það formenn þáverandi stjórnarandstöðuflokka sem

tillögur sem hér voru fluttar meðal annars af háttvirtum þingmönnum össuri skarphéðinssyni og magnúsi þór hafsteinssyni auk mín árið tvö þúsund og sex þar sem við lögðum til að alþingi ályktaði að fela ríkisstjórninni að taka ísland með formlegum hætti út af lista þeirra þrjátíu þjóða sem studdu innrás bandaríkjamanna og breta í írak vorið tvö þúsund og þrjú og að þingið lýsti því yfir að stuðningurinn við innrásina hafi verið misráðinn

tóku sig til og skutu saman í auglýsingu sem virtist í bandaríska stórblaðinu new york times held ég að hafi verið þar sem beðist var afsökunar á hlutdeild íslands og stuðningi við innrásarstríðið í írak það hefur alltaf truflað mig persónulega mikið að á sama tíma og þessu fór fram og á sama tíma og upplýsingar voru að berast af pyntingum bandaríkjastjórnar í guantanamo á kúbu í fangelsum þar gegn hörðum mótmælum mannréttindasamtaka á borð við amnesty international voru íslendingar að biðla til bandaríkjamanna um að veita þeim áfram skjól í gæsalöppum og hefur mér alltaf fundist vera í því fólgin mjög óþægileg mótsögn nema hvað ég ætla ekki að hafa fleiri orð um þetta að sinni ég geri ráð fyrir því að háttvirtur fyrsti flutningsmaður þingsályktunartillögu okkar um rannsóknarnefndina muni gera grein fyrir því hvað við viljum að fram komi í rannsókninni þannig að ég ætla ekki að orðlengja þetta frekar en legg til að málinu verði skotið til utanríkismálanefndar alþingis og fái þar skjóta afgreiðslu átta